frú forseti á umræðufundi stofnunar sæmundar fróða og umhverfisstofnunar í lok janúar síðastliðnum kom fram að frá árinu tvö þúsund og fjögur hafa olíuflutningaskip siglt um íslenska efnahagslögsögu á leið sinni frá rússlandi til norður ameríku á árinu tvö þúsund og sjö fóru tvö hundruð og tólf olíuflutningaskip frá murmansk vestur um haf með ríflega tvær milljónir lesta af olíu og tuttugu og tvö prósent þessa flota eða fjörutíu og sjö skip fóru sem sagt á síðasta ári um íslenska efnahagslögsögu tólf prósent skipanna voru hundrað þúsund tonn að stærð eða meira en stærsti hlutinn var tuttugu og fimm til sjötíu og fimm þúsund tonn að stærð frú forseti þetta eru bæði

svæði um uppeldisstöðvar nytjafiska og hjá lífríkum strandsvæðum jafnframt eru siglinga leiðir meira háskalegar einkum úti fyrir norðvesturlandi framhjásiglingar af þessu tagi fara um alþjóðleg hafsvæði þar sem íslensk lög gilda ekki til að takmarka þær eða stýra þeim þarf því að grípa til tiltekinna ráðstafana fá samþykktar sérstakar takmarkanir eins og gert hefur verið við suðvesturströnd íslands og slíkar takmarkanir eru byggðar á áhættumati sem meðal annars tekur tillit til umferðarþunga stærðar skipa og annars sem gera þarf til þess að og möguleikum til þess að afstýra slysi eða draga úr afleiðingum þess ég hef því spurt hæstvirtur umhverfisráðherra hvað líði gerð áhættumats og viðbragðsáætlunar vegna þessara siglinga frú forseti þó að olíuflutningar um efnahagslögsöguna valdi vissulega áhyggjum eru olíuslys af því tagi þó barnaleikur á við það sem gæti gerst ef slys yrði við flutning á hráolíu til landsins en hráolía eyðist ekki í sjó eða á landi eina leiðin til að losna við hana úr lífríkinu á köldum svæðum er að moka henni upp með handafli og afleiðingarnar eru hörmulegar upplýst er að fjórða hvern dag mundi hundrað þúsund tonna skip lesta hráolíu til olíuhreinsunarstöðvar sem einhverjir hafa áhuga á þar á meðal hæstvirtur sjávarútvegsráðherra að reisa á vestfjörðum þau skip mundu sigla þvert fyrir lífauðuga firði og flóa svo nærri landi að viðbragðstími yrði ákaflega lítill ef eitthvað bæri út af í mínum huga er því þörf á allt annars konar hættumati og viðbúnaði vegna flutninga til olíuhreinsunarstöðvar á vestfjörðum en vegna flutninga á hreinsaðri olíu um efnahagslögsöguna því spyr ég hæstvirtan ráðherra hvaða áhrif olíuhreinsunarstöð á vestfjörðum mundi hafa á gerð slíks áhættumats